Domnule președinte, discuțiile din seara aceasta m au îngrozit. Am văzut că există criterii subiective, criterii politice în aprecierea integrității celor care trebuie să fie în anumite funcții publice, iar eu ca cetățean european îmi doresc să existe aceleași criterii pentru toți, indiferent de funcția publică sau indiferent de instituția europeană în care se află acel individ. Dacă trei dintre membrii Comisiei juridice au ridicat semne de întrebare, eu vreau să vă spun în această seară că avem nevoie de norme foarte clare și de un organism independent care să aprecieze aceste lucruri, pentru că dacă există conflicte politice într un stat, ele s ar putea transpune în evaluarea dintr o oarecare comisie și va exista întotdeauna un semn de întrebare dacă aprecierile au fost corecte sau umbrite de un interes politic. Eu vreau integritate pentru fiecare politician european, și de aceea vă cer astăzi să găsim acea soluție ca un organism independent să evalueze de fiecare dată, pentru toate instituțiile europene, pentru toate categoriile de funcționari, integritatea celor care sunt acolo.

Trei dintre membrii Comisiei juridice au ridicat mari semne de întrebare în această seară și evident și eu îmi pun aceleași întrebări.